A népesség elöregedése az Európai Unióban napjaink egyik legfőbb problémája, ugyanakkor, ha jól tudjuk kezelni ezt a helyzetet, akkor új lehetőségek is rejtőzhetnek benne.

Ezzel természetesen számos kihívás is megjelenik, főleg a foglalkoztatás és a szociális védelem területén. Ha el tudjuk érni, hogy az 50 es éveiben járó és annál idősebb lakosság hosszabb ideig tudjon maradni a munkaerőpiacon, akkor Európa lehetőséget kaphat a felvirágzás meggyorsítására, valamint hatékonyan kiaknázhatja a nemzedékek közötti társadalmi kohéziót is. A Lisszaboni Szerződés is szól az idősebb generáció munkaerőpiacra való visszatéréséről. Sok esetben ezek az emberek sokkal tapasztaltabbak, alázatosabbak, valamint gyakran sokkal precízebben is dolgoznak. A várható élettartam növekedése rendkívüli társadalmi eredmény és korunk egyik sikere. Ezért kell biztosítanunk, hogy ezek az emberek továbbra is aktívan részt tudjanak venni a társadalomban, és olyan sokáig maradjanak egészségesek és önállóak, ameddig csak lehet. Ehhez azonban úgy a kormányoknak, mint a magánszektornak lépéseket kell majd tenni, hogy a népesség elöregedését kezelni tudjuk. Véleményem szerint ennek megvalósítására kiváló lehetőséget kínál a Bizottság által javasolt megközelítés és ez a jelentés is, amit szavazatommal én is megtámogattam.